Monsieur le Président, je voudrais simplement très courtoisement vous faire observer que, contrairement au règlement, sur la précédente demande de report, c'est à dire sur Guantánamo, au lieu de donner la parole à un orateur pour et à un orateur contre, vous avez donné la parole à deux orateurs pour et, sur l'affaire des visas ukrainiens, au lieu de donner, comme l'exige le règlement, la parole à un orateur pour et à un orateur contre, vous venez de donner la parole à deux orateurs contre.